forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá umhverfis og auðlindaráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað þrjátíu og fimm um friðlýsingar á svæðum og virkjunarkostum í verndarflokki frá katrínu jakobsdóttur